frú forseti eftir að frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða með síðari breytingu hafði verið vísað til þriðju umræðu á þingfundi í gær ákveð sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd að taka málið til frekari umfjöllunar í dag og fékk á sinn fund jóhann guðmundsson aðstoðarmann ráðherra steinar fyrstu matthíasson skrifstofustjóra hrefnu gísladóttur og kristján frey helgason frá sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti dagmar sigurðardóttur lögfræðing og ásgrím l ásgrímsson frá landhelgisgæslu íslands og arthúr bogason frá landssambandi smábátaeigenda umsagnir bárust frá landhelgisgæslu íslands og samtökum eigenda sjávarjarða meiri hluti nefndarinnar leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu það er að við ákvæði til bráðabirgða komi í stað orðanna tólf klukkustundir í öðrum tölulið fjórðu málsgreinar komi fjórtán klukkustundir hin breytingin er sú að fyrsti töluliður fjórðu málsgrein orðist svo á hverju fiskiskipi er aðeins heimilt að draga átta hundruð kíló af kvótabundnum tegundum í hverri veiðiferð undir þetta álit skrifa fulltrúar meiri hlutans ólína þorvarðardóttir varaformaður arndís soffía sigurðardóttir ásmundur einar daðason björn valur gíslason róbert marshall og helgi hjörvar